Señor Presidente, en primer lugar, señora Comisaria, me hubiera gustado que me respondiera con claridad si es su intención ceder a la pretensión del Consejo reconociendo y le agradezco que lo reconozca los problemas respecto a la aceptación de las competencias que el Tratado de Lisboa confiere a este Parlamento. La Comisión de Pesca ha votado por segunda vez y no ha solicitado a la Comisaria que retirase la propuesta. Lo que le pedimos hoy a la señora Comisaria es que responda si va a ceder a esa pretensión del Consejo o no. El sector necesita un plan. Este sector ha sido responsable y ha trabajado más de dos años junto con los Institutos científicos y la Comisión para fijar y plantear en la propuesta la regla de explotación. Un sector responsable que, después de cinco años de parada no hay que olvidar que fue el propio sector quien solicitó la parada pudo pescar 7 mil toneladas el año anterior, que estableció y fijó cada día cuál era la cuota que podía pescar para hacer más rentable todavía la poca cuota que podía pescar y que, de manera unilateral, decidió también notificar a la Comisión que dejaban de pescar porque habían llegado ya al límite establecido. Ese es el sector que tenemos.

La aprobación de este plan supone abstraer de las decisiones políticas oscuras, a veces sin saber en base a qué, la decisión de las cuotas y de los TAC. Hemos vivido durante muchos años con esa opacidad. El siglo XXI no es el siglo de la opacidad y no es eso lo que se merecen la ciudadanía europea ni un sector que ha demostrado ser responsable.